Nyilvánvaló, hogy önmagában a magyar alkotmány nem váltana ki ekkora európai vitát, hiszen fél éven belül már a médiatörvény után újra Magyarország sajnos a napirenden, hiszen nem ez az alkotmány önmagában, hanem az az antidemokratikus gyakorlat, amely Magyarországon meghonosodott elvesznek szerzett jogokat bíráktól, rendvédelmisektől, magánnyugdíjpénztárasoktól. Mi indokolja Reding asszony, hogy elvesznek szerzett jogokat az alkotmánybíróságtól, ombudsmantól? Fenyegetik a bíróság függetlenségét, elvették a média függetlenségét. Ezek rendkívül fontos és rendkívül veszélyes elemek.

Rendkívül súlyos kritikákat fogalmazott meg ez a testület és nagyon remélem, hogy végre az Európai Bizottság, személy szerint ön, komolyan veszi a feladatát, hiszen önnek az európai szerződések őrének kellene lennie.